Budući da je upravo poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zapisano kao jedna od osnovnih vrijednosti u našim temeljnim ugovorima. Kao dio vanjske politike, poštovanje ljudskih prava od zemalja s kojima Europska unija razvija odnose mora biti i jest kontinuirani prioritet i u ugovornim odnosima koje imamo s trećim državama, a i u mjerama i programima koje provodimo u okviru partnerskih odnosa koje s njima razvijamo. Smatram da će ova Uredba koja je sada kvalitetnija nego što je to bila ranije, s više od milijardu eura u idućih sedam godina, pomoći da realiziramo našu politiku poštovanja ljudskih prava i suradnje s civilnim društvom, s onim skupinama u pojedinim zemljama gdje razine i standardi zaštite ljudskih prava nisu takvi kao što je to u Europskoj uniji.